eCall is altijd online en seint diverse gegevens door aan een centrale. Dat gebeurt bij een ongeluk, maar kan in principe ook daarbuiten. Het apparaat kan niet worden uitgezet.

Onduidelijk is wie de eigenaar is van de data en niemand heeft ooit nagedacht of de gegevens in rechtszaken mogen, laat staan zullen worden gebruikt. Dan hebben wij het nog niet gehad over ongewenste zaken zoals mogelijk misbruik van de gegevens en de mogelijkheid die deze wetgeving nadrukkelijk openlaat om de apparatuur in de toekomst ook voor andere doeleinden te gebruiken.

Laat de zeggenschap over de aanschaf van het systeem vrijwillig blijven en daar waar hij thuishoort, bij de consument.